Najlepša hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi prisotni! Danes obravnavamo predlog Zakona o gospodinjskem dodatku, ki ga zakonodajni postopek vložila Nova Slovenija. Cilj predlaganih sprememb je z uvedbo tako imenovanega gospodinjskega dodatka ovrednotiti gospodinjsko delo žensk in na ta način omiliti revščino med starejšimi ženskami. Dejstvo je, da so v Sloveniji zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva revščini najbolj izpostavljeni prav starejši prebivalci in to zlasti tisti, ki živijo sami. Med njimi je revščina še posebej ogroža starejše ženske, ki imajo večinoma tudi nižje pokojnine. Da bi se njihov gmotni položaj vsaj nekoliko izboljšal, imamo danes v obravnavi predlog Zakona o gospodinjskem dodatku, ki kot prvi tak zakon v Sloveniji obravnava in ureja pravice za ženske, ki so starejše od petinšestdeset let in prejemajo pokojnino oziroma drugi dohodek, nižji od petsto evrov. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da je revščina žensk višja od revščine moških tako rekoč v vseh starostnih obdobjih, še zlasti pa se to potrjuje pri starejših od šestdeset let. K temu zagotovo veliko pripomore ogromno neplačanega dela, ki ga ženske opravijo skozi življenje in s tem koristijo ne le svojim družinskim članom, otrokom in starejšim, ampak seveda tudi družbi kot celoti, zato imajo ženske bolj razgibano zaposlitveno obdobje. Več izhodov iz dela, da lahko skrbijo za družinske člane, porodniške, bolniške, dopuste za otroke. Ženske so torej tiste, ki v večji meri prevzemajo neplačane skrbstvene obveznosti v družini tako za otroke kot za ostarele. Velikokrat se zaradi tega odločajo tudi za prekinitev dela, skrajšani delovni čas in za manj odgovorna dela, kar se nato posledično kaže tudi v njihovi nižji pokojnini, zato ni presenetljivo, da je v Sloveniji najvišja stopnja tveganja revščine prav pri starejših samskih ženskah. S sprejemom danes obravnavane zakonodaje bi z uvedbo gospodinjskega dodatka višini sto evrov vsem ženskam, ki so starejše od petinšestdeset let in prejemajo pokojnino oziroma drugi dohodek, nižji od petsto evrov, izboljšali njihov socialni in finančni položaj. Predlagana rešitev namreč priznava gospodinjska dela žensk, ki po do sedaj veljavnih predpisih niso ovrednotena. S čimer bi za razliko od dosedanjih rešitev sistemsko omilili revščino med upokojenkami, ki bivajo same. Glede na navedeno bomo seveda v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke v prvi obravnavi predlog Zakona o gospodinjskem dodatku tudi podprli. Hvala.